Con estas cifras en la mano, es necesario que la acción de la Unión Europea se base primordialmente en la protección de las víctimas, con una atención especial hacia la situación de las mujeres y los niños, que son los más vulnerables. No podemos seguir asistiendo indiferentes a este teatro, a este espectáculo de explotación sexual que se está desarrollando delante de nuestros ojos. Por eso, apoyo totalmente la solicitud de este Parlamento, en el sentido de que la asistencia a las víctimas sea incondicional y de que se adopten medidas más contundentes y penas más severas, como nos acaba de decir el señor Barrot. Dicho esto, me gustaría solicitar a la Presidencia española, a la Comisión Europea y al Consejo que utilicen toda la legislación europea que está en sus manos, tanto la existente como la futura, para proteger a las víctimas de la trata de seres humanos. Considero que la propuesta de una orden europea de protección de las víctimas, que personalmente he solicitado a la Presidencia española durante los debates del programa de Estocolmo y que finalmente ha visto la luz, será un instrumento eficaz para luchar contra estos delitos. Espero un compromiso firme como ya hemos visto de la Presidencia española, para que esta orden ofrezca a las víctimas medidas especiales de protección que sean efectivas en todo el territorio de la Unión Europea. Ojalá que quienes tenemos la responsabilidad de actuar ante los problemas más graves de nuestra sociedad demos una respuesta real y concreta a este gravísimo problema de la trata de seres humanos y que no nos quedemos sólo en buenas palabras.